Ja, hvala. glejte, minister, nisva se najbolj zastopila. Naj vas spomnim v zvezi s tem, da je kolega poslanec Lisec Tomaž, ki je tudi prihaja iz Posavja, že poleti spraševal ali namerava vlada spremeniti zakonodajo, s čimer bi omogočila, da ne bi prihajalo do zaustavljanja pomembnih razvojnih projektov s strani nevladnih organizacij. Nenazadnje sem tudi jaz spraševal tik pred podaljšanjem, ko se je ustavil projekt. Na vprašanje je vlada odgovorila tretjega oktobra na dolgo in široko, da je sedanja zakonodaja ustrezna tudi za najpomembnejše projekte in ga ji gre predvsem za demokratičnost postopkov. Iz tega lahko razumemo, da se v tem pogledu ne bo nič spremenilo in da bodo lahko majhne skupine ljudi ali celo posamezniki še naprej blokirali za državo pomembne objekte. Iz tega res tako sledi. Prav je, da se upoštevajo vsi vidiki določenega problema, a po mojem bi bilo potrebno objektivno in pravočasno presoditi dejanske pluse in minuse vsakega novega objekta. V zvezi z verigo elektrarn na spodnji Savi me najbolj moti, da je prišlo do blokade zdaj, ko je celoten projekt tik pred zaključkom. Zdaj se bo gradnja HE Mokrice premaknila še najmanj za eno leto , morda celo še za več, saj varuhi narave grozijo, da bodo gradnjo hidroelektrarn v Sloveniji povsem zaustavili. Tudi v Zagorju, Trbovljah, kjer naprej planirane so. Zato sprašujem, kje je tu pravica ljudi, ki jim narava uničuje premoženje, včasih pa tudi ogroža življenje in kje odgovornost do vseh državljanov, ki drago plačuje te projekte, do katerih že tako ali tako težko pridemo .